Als voorzitter van de Begrotingscommissie van het Europees Parlement zal ik uiteraard met heel veel aandacht en belangstelling de discussies in de Raad volgen over het meerjarig financieel kader. Het is duidelijk dat iedereen hier snel en degelijk werk zal moeten leveren om tot goede resultaten te komen. Verder wens ik ook uw aandacht te vragen voor enkele specifieke dossiers.

Als iedereen het stabiliteitspact naleeft, is er mijns inziens geen behoefte aan een specifieke eurobegroting. Wel noodzakelijk voor de structurele gezondheid van de euro is de snelle realisatie van de kapitaalmarktenunie waar u als ik het goed begrepen heb ook werk van wil maken. Verder zet u stevig in zo is duidelijk gebleken op een klimaatneutraal Europa.

De discussie hieromtrent spitst zich zeer sterk toe op de vraag of zij nu voldoende belastingen betalen of niet.

Ik denk dat we die discussie absoluut moeten opentrekken omdat er sprake is van een situatie van monopolie, quasimonopolie, die naar mijn smaak bedreigend is voor de verdere sociaaleconomische ontwikkelingen in onze regio en zelfs wereldwijd.